Je důležité, že EP spolu samozřejmě s Radou přijal nařízení k ochraně osobních údajů, protože mnozí lidé jsou znepokojeni, jak je nakládáno s jejich osobními údaji. Nařízení, které začne platit v květnu, je i částečně problematické, alespoň v některých aspektech, které se dotýkají veřejné správy. Říká, že každá obec má zajistit ochranu osobních údajů, ale nerozlišuje, jak veliké jsou ty obce.

Tudíž byl bych velmi rád, kdybychom se v následujících letech zaměřili na zhodnocení dopadu tohoto nařízení, protože jakkoli má pozitivní účinky, tak má i negativní účinky právě na rozdílné velikosti obcí a měst, zejména po celé Evropě.